Demonštrácie, ktoré sa v ostatných dňoch rozšírili po krajine, už nie sú len o arogancii vlády a stromoch na Taksimskom námestí, ale o tom, ako by mala turecká spoločnosť fungovať. Pokiaľ sa Turecku nepodarí znovu zosúladiť sekularizmus a demokraciu s islamom, je možné očakávať omnoho hlbšie problémy.

Verím tomu, že princípy demokracie sú univerzálne a môžu fungovať aj v islamskej spoločnosti.

Nie je však možné mať polovičnú demokraciu alebo demokraciu raz na štyri roky.

Verím, že spolupatričnosť, ktorú mnohí protestujúci Turci v tomto období medzi sebou našli, by mohla postupne otvoriť cestu k posilneniu demokracie a pluralizmu v spoločnosti.